Politikai siker, hogy hosszú vajúdás után az alapítók szellemének megfelelően az Unió építésének irányába léptek. Politikai kudarc, hogy az alapítók szellemével ellentétesen nem az Unió minden polgárának ajánlják. Ezért fordulhatott elő, hogy a magyar miniszterelnök hétfőn a Parlamentben így számolt be a csúcsról Magyarország győzött, az Unió behódolt a magyar gazdaságpolitikának. Csalódás, hogy miközben a holnap 80 éves Horn Gyulának két világrendszer árnyékában volt ereje átvágni a vasfüggönyt, aközben Önök csendesen asszisztálnak egy új vasfüggöny építéséhez. Csalódás, hogy Önök a második világháborút követő legnagyobb politikai, gazdasági változás nyertes nagyhatalmainak vezetői nem akarják látni a következményeket. Ha az egykor álmodott egységes Európa helyén újra két világrend épül, a következmények tragikusak, beláthatatlanok lehetnek. Politikai felelősségünk a béke megőrzésében és továbbépítésében egyetemes és oszthatatlan. Erre szeretném fölhívni az Önök figyelmét a csúcs után.